Panie Przewodniczący! Chciałem zabrać głos w sprawie bardzo trudnej dla wszystkich zarówno dla NATO, jak i Unii Europejskiej misji w Afganistanie. Chciałem zwrócić uwagę szczególnie na to w związku z nasileniem się akcji związanych z zamachami na żołnierzy w kontekście przede wszystkim wyborów prezydenckich, które w tym okresie spowodowały zwiększenie i nasilenie tego typu działań aby w większym stopniu zwrócić uwagę na pomoc humanitarną, społeczną i ekonomiczną dla społeczeństwa afgańskiego, które przez 30 lat było niestety poddawane przez cały czas trwania działaniom wojennym.